Najväčším problémom a kľúčom k úspechu v podnikaní je, aby si podnikateľský subjekt dokázal nájsť dostatok zákazníkov. Druhým najpálčivejším problémom v podnikaní je prístup k financovaniu. Len štyrom percentám malých a stredných podnikov postačujú na podnikanie ich vlastné zdroje.

Ak sa opýtate podnikateľov, povedia vám, že na to, aby sa podnik rozvíjal, je nevyhnutný zisk. Ale povedia vám, že dôležitejšie je, aby podnik mal potrebný finančný tok, inak aj ziskový subjekt nemusí prežiť. Od včasného financovania závisí hospodársky rast, nové pracovné príležitosti, produktivita práce. V čase krízy, rozpočtových obmedzení a zníženej kapacity poskytovania úverov v súkromnom sektore jedným z hlavných zdrojov podpory pre malých a stredných podnikateľov je politika súdržnosti. Práve ona je hlavným investičným nástrojom pre konvergenciu a udržateľný rozvoj Európskej únie.

Keby neexistovala kohézna politika Európskej únie, v mnohých krajinách by zastali motory, ktoré pomáhajú bojovať s krízou a nezamestnanosťou. Pre nás to znamená zabezpečiť v rozpočte Európskej únie potrebné finančné zdroje na politiku súdržnosti, ktorá pomáha práve slabším a menej rozvinutým regiónom, aby prežili a aby sa približovali k tým silnejším pokračovať v podpore zjednodušovania administratívnych postupov na európskej, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej a cezhraničnej úrovni. Cieľom je vytvoriť jednoduchý právny rámec a odstrániť prekážky pre príjemcov, najmä malé a stredné podniky, pri podávaní žiadostí o finančné prostriedky Európskej únie.